Kritiek op de voorbereiding van de verkiezingen is geleverd door collega's.

Maar al die kritieken ten spijt, wat we gezien hebben, is een verkiezingsdag die ongelofelijk goed georganiseerd was.

Alsof zij elke dag verkiezingen organiseerden.

Dat is goed nieuws voor het begin van een nieuwe parlementaire democratie. Maar we zijn er nog lang niet. De militairen hebben 25 jaar de tijd gehad om de grondwet zo vorm te geven dat het nog wel even een slag wordt voordat we hier over een echte democratie kunnen praten en dat is een proces waarin wij als Europees Parlement ook een rol zouden kunnen spelen. We hebben met elkaar besloten dat Myanmar één van de landen is waar we de parlementaire democratie willen gaan helpen. Het is inderdaad mijn taak om dit samen met u vorm te geven en dat wordt nog wel een hele klus.